Spoštovani podpredsednik državnega zbora. ministri in ministrica, vsi ostali prisotni v dvorani, lep pozdrav . Uvodoma pri mojem vprašanju je ministrica za infrastrukturo, bom pač povedal, da je to poslansko vprašanje že bilo s strani ormoške poslanke, že izpostavljeno , vendar, vendar je tema občutljiva, zato vprašanje ponavljamo. Saj z našega konca Slovenije, ker prihajamo trije poslanci, bomo to vprašanje nenehno postavljali ministrici. Prebivalci spodnjega Podravja, oziroma sprašujem ministrica, kako poteka delo na aktivnosti nadaljevanje glavne ceste GE ena dva Hajdina-Ormož. Prebivalci spodnjega Podravja si za to cestno povezavo prizadevamo že dvajset let. Delno enotno dovoljenje za prvi odsek te ceste Ormož-Gorišnica je bilo izdano dvaindvajsetega drugega dva tisoč sedem. Gradbena dela so na tem odseku dvakrat začela, so zdaj se dvakrat začela in obakrat končala zaradi stečaja gradbenih podjetij. Najprej Vegro in nato še Primorja. Investitor te ceste je Dars. Zaradi gradnje te ceste, ki bi morala zaključena biti že leta dva trinajst, se pri rekonstrukciji železniške proge Pragersko-Hodoš v kraju Mihoci, to je na sedanji glavni cesti Ormož-Ptuj, ni naredilo zunajnivojskega križanja. Kar je sedaj v nasprotju z zakonodajo. Lansko leto je bil ponovno izveden razpis za dokončanje gradbene gradnje premostitvenega objekta viadukt Sevnica in jeseni lani se je ta gradnja ponovno pričela. Celotna cestna povezava Ormož-Hajdina je dolga približno dvaindvajset kilometrov in je in razdeljena na tri odseke. Za prvi odsek Ormož-Gorišnica je bilo izdano gradbeno dovoljenje leta dva sedem in je še veljavno. Za drugi del, Gorišnica-Markovci, pa naj bi gradbeno dovoljenje bilo v fazi pridobivanja. Več kot pet hiš na tem območju so porušili in družine preselili že pred desetim leti. Tudi ogromno denarja je bilo porabljenega. Tretji odsek, Markovci, Markovci-Hajdina pa je treba še umestiti v prostor. Na na to temo vsak mesec potekajo sestanki na občini Markovci. Ministrico sprašujem. Oziroma moja vprašanja se glasijo: Kako potekajo gradbena dela na viaduktu Sevnica, kdaj bo zaključen? Kdaj bo razpis za gradnjo prvega odseka Ormož-Gorišnica? Obljubljen je sicer bil namreč konec leta dva osemnajst. Kdaj bo pridobljeno gradbeno dovoljenje za drugi del, torej Gorišnica-Markovci? Kako potekajo aktivnosti glede umestitve tretjega dela Markovci-Videm pri Ptuju? To je novo. Kakšni so dogovori za občino Videm pri Ptuju, ki je prej kratkim začela pogojevati izgradnjo omenjene ceste. Hvala lepa. Hvala lepa. Prosim, če se izklopite najprej. Sedaj pa dajem besedo gospe ministrici, izvolite.